virðulegi forseti ég þakka þessi svör þó enn þá sé þoka í höfðinu á mér í mínum huga er það ákveðið prinsipp það er að halda stjórnlagaþing það er að kjósa eða eins og við ætluðum að gera sem hefur verið ógilt sú kosning og við tökum því náttúrlega hljótum öll að taka því jafn alvarlega þá er það þetta ætlum við að halda stjórnlagaþingið og vinna að því eða erum við núna komin í diskussjón afsakið forseti erum við komin í samræður við framsóknarflokkinn um það hvort almennt